r. w Bangladeszu zostało zabitych ponad 300 osób, w tym aż 18 osób w dniu wyborów.

Postęp gospodarczy i społeczny, który w ostatnich latach został osiągnięty w Bangladeszu, będzie poważnie zagrożony, jeżeli nie uda się przerwać przemocy. W przypadku Bangladeszu częścią problemu jest również orzekanie i wykonywanie kary śmierci, dlatego naprawdę warto, by władze Bangladeszu rozważyły zniesienie kary śmierci.

Kolejnym ważnym zadaniem dla Bangladeszu jest lepsza ochrona i poszanowanie praw mniejszości religijnych i etnicznych, a w szczególności mniejszości hinduskiej. Partie polityczne powinny solidarnie wyrzec się przemocy i jednoznacznie odciąć od wszelkich aktów terrorystycznych.